C'est donc une avancée concrète et nécessaire. Deuxième point, pour ma part, je me suis battue, de nouveau comme rapporteure sur cette révision, pour que figure dans le texte finalisé une mention à la création d'un centre de formation Frontex. En effet, si nous voulons dépasser la vision nationale de la protection des frontières de l'Union européenne